Señor presidente. Como ha dicho el señor Verhofstadt, ha llegado la hora de la verdad. Estamos construyendo una nueva realidad que requiere revisar en profundidad conceptos políticos y formas de organización que debemos superar si queremos que Europa sea la casa de todos. Construir la CECA parecía utópico, pero acabó con el peligro de volver a las bayonetas. No lo olvidemos, porque hoy los egoísmos nacionales vuelven, se abren paso en los conceptos cada vez más rancios sobre identidad, nación y soberanía, sobre participación ciudadana que bloquean soluciones hacia arriba y hacia abajo. Necesitamos otra estructura institucional para estimular la unión del mercado de la energía, para acabar con el dumping social interno u organizar la acogida de refugiados. Necesitamos más valores europeos frente al brexit o ante un problema como el de Cataluña. Si nos creemos el lema Unidos en la diversidad, ¿es mejor una intervención militar en suelo europeo, porque lo autoriza la Constitución española, o ayudar a que se resuelva hablando un problema político? ¿Cómo sumar esa diversidad sin resolver la propia?